Komisja Europejska ma swoją rację w przedstawionej propozycji, Parlament Europejski ma swoją rację i rację ma również Rada, przedstawiając argumenty, do których chciałbym w tym wystąpieniu powrócić. Można odnieść wrażenie, że choć każda ze stron ma na uwadze ten sam cel, to jakby patrzyła w inną stronę. Pytanie, które sobie zadawaliśmy, kiedy rozpoczynała się polska prezydencja, to było właśnie pytanie o ten wspólny horyzont i o ten wspólny cel czy uda się ten wspólny horyzont znaleźć i podążać w tę samą stronę. Chcemy regulacji prawnych przyjaznych rodzicom, promujących godzenie życia zawodowego z osobistym, wzmacniających poczucie bezpieczeństwa, a zarazem zachęcających i umożliwiających tym z rodziców, którzy chcą i mogą inwestować w rozwój kariery zawodowej, żeby nie musieli martwić się o jakość opieki nad ich dziećmi.

Dyskutujemy tak naprawdę o tym, jaką drogą podążać do celu, a nie na temat celu, który wydaje się wspólny.

Kiedy rozpoczynaliśmy pracę polskiej prezydencji, wiedzieliśmy, że negocjacje dotyczące dyrektywy macierzyńskiej utknęły w martwym punkcie. Na propozycję Komisji Europejskiej Parlament odpowiedział licznymi poprawkami, a Rada nie przyjęła wspólnego stanowiska. Nie zajęła go do dzisiaj. Co więcej, wiele państw członkowskich zakwestionowało możliwość dalszych prac. Kiedy o tym mówię, zastanawiam się, czy rzeczywiście jest to tak surowa diagnoza i czy możemy powiedzieć, że praca, którą wszyscy wykonywaliśmy, którą wykonała również polska prezydencja i którą będziemy kontynuować, została zmarnowana.

Paradoksalnie to dzięki patowi, w jakim się znaleźliśmy i z którego staramy się wyplątać, mamy czas na dodatkowe analizy, uwzględniające również dynamicznie zmieniającą się sytuację w Europie i wybór najlepszego rozwiązania, biorącego pod uwagę te uwarunkowania. Być może gdyby nie ten mechanizm, podjęte pochopnie decyzje miałyby efekt odwrotny do zamierzonego. Zyskaliśmy czas.

Czas potrzebny na podjęcie najlepszej z możliwych decyzji, skrojonych na współczesną miarę, bo o tym musimy też pamiętać.

Dlatego chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim pani komisarz Viviane Reding, pani sprawozdawczyni Estreli i ministrom odpowiedzialnym za dyrektywę macierzyńską w Radzie za inspirację, za motywację, za diagnozy i analizy, które były i są podstawą podjętych przez prezydencję działań. Odbyliśmy dziesiątki rozmów, spotkań właśnie po to, żeby wspólnie wyważyć wszystkie racje i nie podjąć błędnych decyzji. Dziękuję zatem wszystkim tym, którzy wspierali i wspierają polską prezydencję. W ubiegłym tygodniu z udziałem pani komisarz Reding spotkaliśmy się w Krakowie z ministrami odpowiedzialnymi za dyrektywę macierzyńską. Zaprosiliśmy ministrów na kilka dni przed dzisiejszą sesją Parlamentu i przed naszą debatą, bo chcieliśmy jeszcze raz wysłuchać ich opinii, chcieliśmy poprosić ich o przedstawienie argumentów i zastanowić się nad tym, jaka jest przyszłość ewentualnych zmian w dyrektywie. Za chwilę przejdę do wniosków płynących z tego spotkania. Teraz chciałbym jeszcze raz podziękować za pytania Parlamentu Europejskiego. Przekazaliśmy je ministrom odpowiedzialnym za tę dyrektywę podczas nieformalnego spotkania w Krakowie i wcześniej.

Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Dyrektywa na naszych oczach dorosła, dojrzała, ma już prawie 20 lat i ma swoje historyczne zasługi. W oparciu o tę dyrektywę lub uwzględniając jej postanowienia, państwa członkowskie wprowadziły prawne regulacje, które służą ochronie pracujących mam. Dla polskiej prezydencji szukanie odpowiedzi na wyzwania demograficzne, w tym promowanie rozwiązań mających na celu godzenie pracy i życia prywatnego, jest i będzie priorytetowe. Dlatego nie przyjęliśmy założenia, że nic w sprawie debaty na temat uprawnień rodzicielskich nie da się już zrobić. Podczas tego nieformalnego spotkania ministrów, które odbyło się w ubiegły piątek, omawialiśmy kwestie dotyczące urlopu macierzyńskiego w jak najszerszym kontekście. Wydaje się bowiem, że prawidłowa diagnoza kontekstu prawnego, historycznego i kulturowego może w co nie wątpię wskazać drogę ewentualnych rozstrzygnięć, w jaki sposób osiągnąć równy udział w rynku pracy, w jaki sposób pomóc w godzeniu pracy z życiem poza pracą. Chciałbym podzielić się z Państwem co wydaje mi się szczególnie ważne szczegółowymi pytaniami i wątpliwościami wyrażonymi wprost przez ministrów państw członkowskich. Czy urlop macierzyński i wysokość świadczenia w czasie korzystania z tego urlopu jest prawnie zagwarantowana? Czy można to rozważać w oderwaniu od długości innych urlopów przysługujących rodzicom, w oderwaniu od wysokości innych świadczeń przysługujących w związku z posiadaniem dzieci? Jak funkcjonuje system opieki nad małymi dziećmi, którego wpływ na możliwość godzenia życia zawodowego z osobistym jest oczywisty? Czy dążenie do wypłacania świadczenia w wysokości 100 wynagrodzenia, tak jak zaproponował Parlament, spełni swoją rolę lepiej niż świadczenia proporcjonalnie niższe, ale wypłacane dłużej, nie tylko podczas urlopu macierzyńskiego? Kolejne bardzo istotne pytanie czy wobec coraz powszechniejszej tendencji do opieki nad małymi dziećmi przez oboje rodziców i w związku z tym wobec funkcjonujących już w wielu państwach prawnych rozwiązaniach umożliwiających korzystanie z uprawnień związanych z urlopami przez oboje rodziców, zmiany dotyczące wydłużenia urlopu macierzyńskiego nie utrudnią tym państwom realizacji ich celów? Są to oczywiście tylko wybrane wątki dyskusji prowadzonej przez ministrów podczas naszego spotkania w ubiegły piątek. To zarazem pośredni dowód na to, jak bogata jest mapa rozwiązań już obowiązujących w Unii Europejskiej. Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować moim kolegom ministrom za to, że na prośbę prezydencji zgodzili się na tę ponowną debatę i przedstawili argumenty uzasadniające ich krytyczny stosunek do stanowiska Parlamentu Europejskiego. Szanowni Państwo! Brak wspólnego stanowiska Rady nie jest rezultatem opieszałości, zaniechania czy kaprysu Rady. Nie jest też i to chciałbym podkreślić wyłącznie ani przede wszystkim konsekwencją oceny skutków finansowych, z którymi dla wielu państw członkowskich wiązałoby się przyjęcie zmian w dyrektywie, szczególnie w kształcie zaproponowanym przez Parlament Europejski. Państwa członkowskie jak doskonale wiemy przeznaczają w swoich budżetach ogromne środki na świadczenia związane z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Co istotne, to w ocenie wielu państw członkowskich poprawki Parlamentu ignorują znaczną część rozwiązań już funkcjonujących i zgodnych z dyrektywą. Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Dyrektywa miała na celu ochronę w miejscu w pracy, cytuję, pracownic w ciąży, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią. Miała na celu określenie minimum tej ochrony. Wśród poprawek zgłoszonych przez Parlament Europejski jest wiele takich, które wzbudziły wątpliwości niektórych państw członkowskich, jak choćby te, które mówią o przepisach przewidujących przerwy na karmienie, ale nie tylko,

Czy trudno nie rozumieć, że w tej sytuacji, przy tak daleko idących i szczegółowych poprawkach, zrodziły się również wątpliwości ze strony wielu państw członkowskich, ale i Komisji Europejskiej, co do zachowania zasady subsydiarności i proporcjonalności? Szanowni Państwo! Mamy dziś w Unii Europejskiej ustawodawstwo regulujące minimalne europejskie normy w zakresie urlopu macierzyńskiego. Dzięki temu pytaniu, które zostało postawione przez Parlament, dzięki możliwości wysłuchania opinii ministrów podczas naszego spotkania w ubiegłym tygodniu zorganizowanego przez prezydencję i w związku z możliwością przedstawienia tych uwag poszczególnych państw członkowskich dziś w imieniu prezydencji będę miał zaszczyt wysłuchać Państwa opinii. Wiem, że wiele z nich to będą opinie krytyczne, cierpkie, ale jesteśmy tutaj po to, żeby o nich rozmawiać. Dziękuję również za bardzo w naszej ocenie, w ocenie prezydencji konstruktywny charakter pytań, które zostały skierowane do polskiej prezydencji. Pytań, w których zapowiedzieli Państwo wolę osiągnięcia kompromisu. W ocenie prezydencji ewentualne osiągnięcie tego porozumienia będzie możliwe, jeśli uwzględni ono różnice pomiędzy rozwiązaniami funkcjonującymi w państwach członkowskich, koszty finansowe i społeczne tych zmian i zasadę pomocniczości. Powiedzmy sobie jednak również wprost, że wobec wyzwań kryzysu, ale nie tylko, bo również wobec rozwiązań już obowiązujących w państwach członkowskich, w ocenie prezydencji Rada nie może zaakceptować dwudziestotygodniowego pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego. Podczas dyskusji w Radzie niektóre państwa członkowskie zwróciły uwagę, że ich ustawodawstwo krajowe w rzeczywistości obejmuje przepisy dotyczące kilku kwestii podnoszonych przez Parlament Europejski np. przerwę na karmienie piersią, szczególne warunki pracy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, dodatkowy urlop macierzyński. Jednak zgodnie z ogólnie panującym w Radzie poglądem szczegółowe rozwiązania, również w tych kwestiach, należy pozostawić państwom członkowskim, podkreślając, że tendencja tych zmian, ich kierunek, o czym mówiłem na wstępie, jest wspólny zarówno dla Komisji Europejskiej, dla Parlamentu Europejskiego, jak i dla państw członkowskich czy Rady. W jaki sposób najskuteczniej służyć interesom kobiet na rynku pracy? Czy dłuższe minimalne urlopy macierzyńskie i świadczenia równe wysokością z dochodami z pracy są odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku? Tu znów można podkreślić, że wiele państw członkowskich dąży w takim kierunku, do takich rozwiązań. Takie rozwiązania zostały wprowadzone w Polsce. Jednak krytycy tego rozwiązania wskazują na zróżnicowanie dochodów pracujących mam i pytają Dlaczego kosztem wszystkich podatników finansować urlopy macierzyńskie dla najlepiej zarabiających? Może najlepszym rozwiązaniem jest to zawarte w obowiązującej dyrektywie określającej minimalną wysokość świadczenia równą zasiłkowi chorobowemu i pozostawiające państwom członkowskim określenie górnego pułapu tego świadczenia? Pytają Państwo również, czy Rada uwzględni urlop ojcowski w zmienionej dyrektywie o urlopie macierzyńskim? Jak Państwo wiedzą prezydencja nie dysponuje mandatem do prezentacji stanowiska Rady, bo takie wspólne stanowisko nie zostało przyjęte, ale w oparciu o przeprowadzone rozmowy, w imieniu prezydencji, pragnę Państwa poinformować, że w naszej ocenie państwa członkowskie nie poprą takiego rozwiązania. Nie ze względu na to, że nie doceniają znaczenia urlopu ojcowskiego w polityce społecznej. Wręcz przeciwnie wiele z państw członkowskich takie rozwiązanie już wprowadziło i znów mogę powiedzieć, że wśród nich jest Polska. Jednak w powszechnej ocenie wśród państw członkowskich i w Radzie dyrektywa dotycząca urlopu macierzyńskiego i związana z bezpieczeństwem i higieną pracy nie powinna być rozszerzona o urlopy ojcowskie. Znów nie dyskutujemy o kierunku zmian, nie mówimy o tym, czy urlop ojcowski jest instytucją, która powinna się rozwijać. Rada wskazuje na to, w jakim kierunku moglibyśmy pójść. Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Zdaję sobie sprawę z tego, że moje wystąpienie przekroczyło już limit czasu, ale chcę mówić o tych rozstrzygnięciach w sposób otwarty. Wydaje się, że dotyczą one tak ważnych rozstrzygnięć dla obywateli Unii Europejskiej, że nie ma tutaj miejsca na grę i na pozorowanie pracy.

Pozwólcie Państwo, Pani Przewodnicząca na jeszcze kilka uwag, które są rodzajem podsumowania tej mojej deklaracji, podkreślającego brak formalnego mandatu ze strony Rady, ale informującego o tym, jaki jest stan dyskusji w Radzie na powyższy temat.

że Rada i Parlament mogą na późniejszym etapie przedyskutować realistyczny kompromis. W imieniu polskiej prezydencji mogę Państwa zapewnić, że jeśli przebieg dzisiejszej debaty da podstawy do przekonania o gotowości Parlamentu do negocjacji, a zatem i mówię o tym otwarcie również do zmiany dotychczasowego stanowiska Parlamentu, to niezwłocznie i z radością przekażę taką dobrą wiadomość Radzie. Gdyby w trakcie polskiej prezydencji możliwe było zaproponowanie dalszych realistycznych kroków zmierzających do osiągnięcia porozumienia, byłby to również bardzo obiecujący prognostyk dalszych prac trio prezydencji.

Liczymy na Państwa wsparcie. Chciałbym, żeby dzisiejsza debata zbliżyła nas do porozumienia, a jeśli tak się nie stanie, to przynajmniej, żeby nasz dialog i zderzenie argumentów nie poszły na marne, żeby tocząca się wymiana poglądów